Gospod predsedujoči, strinjam se, da potrebujemo boljše varovanje zunanjih meja Evropske unije. Tudi zato, ker je to ključno za varnejše delovanje schengenskega prostora in bolj učinkovito upravljanje z migracijami. Podpiram aprilski neuradni dogovor med državami o okrepitvi mandata Frontex in bom danes glasovala za nova pravila, po katerih bomo do leta 2027 vzpostavili stalno deset tisoč člansko enoto mejne in obalne straže ter strokovnjake za vračanje. Pomembno je, da države članice obdržijo glavno odgovornost za upravljanje svojih meja. A moja skrb še vedno ostaja, ali smo dovolj zavarovali temeljne pravice tistih posameznikov, ki jih bo Frontex vračal v tretje države. Socialisti in demokrati smo dosegli, da je za delovanje Frontexa v tretjih državah, kot so, denimo, zahodnobalkanske, nujno sklepati dodatne sporazume v izogib kršitvam človekovih pravic. Za konec pa vas vse še enkrat opominjam.